On parle à juste titre des ONG et autres organisations bénéficiant de financements étrangers.

On parle moins, en fait, de l'église catholique, cible d'attaques verbales et physiques du président Ortega et de ses partisans. Que l'archevêque Carlos Avilés Cantón évoque des persécutions devrait pourtant nous interpeller, à l'heure où, du Moyen Orient au monde occidental, le christianisme figure au rang de la religion la plus opprimée au monde. Plus absent de nos débats, également, le projet de loi sur les soi disant fausses nouvelles, dorénavant sanctionnées par une peine allant jusqu'à quatre ans de prison. Ainsi, le prétexte fallacieux de la désinformation aura fait bien des émules pour museler définitivement la liberté d'expression.